Vous prétendez, à longueur de journée, être tellement attachés au marché intérieur. Vous devriez aussi, dans ce cas là, vous sentir concernés par le futur de l'euro et considérer que tout ce qui est bon pour le Royaume Uni est aussi lié au futur de l'euro.